Jaz tudi mislim tako, ja. torej, začeli bomo z dnevno aktualnimi temami, ki so v svetu ... Okej, športom. Kaj ... Ja. Kaj bova rekla najprej o športu? Odbojka, pa tebi? Ja, ne. Zakaj pa ti je odbojka tako všeč? Še kaj? Pa se ti zdi zahtevna, odbojka? Zakaj je zahtevna? Res je. Res je. Res je, se strinjam. Na poziciji podajalca. Pa ti? Ja, ja. No, super. Zelo zahtevna je pozicija podajalca, saj imaš v igri vsaki akciji stik z žogo. vsak drugi stik je odvisen od podajalca, ki organizira napada in razporeja žoge po terenu. Tako da mislim, da je kar zahtevna, zahtevno igranje na poziciji podajalca. Odvisno od dneva, včasih ja, včasih pa se tudi zalomi kaj. trenutno so to Nike, Hyperdunk, sivi, mislim, da imam sive. drugače so mi pa tudi všeč nekateri modeli Adidasovih športnih copat. Košarkaški, košarkaški. pa tebi? Zelo zanimivo. Kaj pa cena teh superg, se ti zdi, da je previsoka, ...? Da je na mestu. nobene niso predrage po tvojem mnenju? okej. Ker sem dostikrat slišal že pritoževanja glede cen športnih superg, da so vsako leto višje in to nobenemu ni preveč všeč, ker se zelo hitro obrabijo in moraš zamenjati. Samo vprašam, seveda, spoštujem mnenja. Tako da, ja, oba sva odbojkaša. Vreme danes je proti ne vem, kako se naj lepo izrazim, ni ... Ja. Ni najslabše, ampak ni najboljše. takšno vreme, da imaš kratke hlače in jopico oblečeno, tako da kakšni dnevi v septembru in oktobru so kar zanimivi. tako tu ... Sem si ogledal film ravno včeraj, pa ti? Eno grozljivko, v kateri so se dogajale temačne stvari s temačnih sil. Nikoli, nikoli. Ko mi je dolgčas zvečer, jih gledam tudi sam, tako da. Se vidi, da sem že v@() velik pobalin. Tako da ja. Ne berem knjig. Pa ti? Ko si rekla zgodovinske romane, sem se spomnil, ker sem jaz to, dosti takšnih knjig poznam, sicer nisem jih prebral. si prebrala Desetega brata morda? Kaj pa Zločin in kazen? Kateri pa so najljubši pisci kriminalk? Pa misliš, da je to dobro tudi za izobrazbo? Zelo? Zanimivo. To pa verjamem. Kaj pa meniš o turizmu v časih, ki se odvijajo sedaj s tem koronavirusom in finančno krizo in vsem nezaželenim, z vsem nezaželenim dogajanjem zdaj v današnjih časih? Ja meni se zdi, da je vse to okoli koronavirusa mogoče malo preveč napihnjeno od medijev, kot pa kot pa je dejansko stanje, saj menim, da ne bi bilo treba vsak dan po poročilih poslušati novic o covidu, ker ima to negativen vpliv na vse. še posebej tiste, ki so, bom rekel malo nesramno, malo bolj naivni in verjamejo vsemu, kaj slišijo na poročilih. Ja. zdaj pa lahko malo se pogovarjava o avtomobilizmu. Če želite. najljubša znamka avtomobila, ki ste jo kdaj, Pa ste že kdaj vozili Porscheja? Od koga pa je bil Porsche? Kateri model pa? Misli devetsto enajst? a to verjetno še ni prišel v Slovenijo? dobro. No, super. Koliko ima pa konjev? To pa je kar, ja. No, super. Torej imate več avtomobilov? Zanimivo, zanimivo. Mi imamo enega, eno katrco staro, petinštirideset let. Za po mestu toliko, da pridemo do trgovine, potem za malo dalše razdalje pa vozimo pardon, pa vozimo beemveja iks šest, en paket, pet nič mašina. osem valjev, sicer ima porabo kar dvajset litrov na sto kilometrov. Ja, saj, če imamo denar za beemve, imamo denar tudi za bencin. Tako da to je to o avtih, ni neka močna tema to. Kar pa je močna tema za pogovor najin, pa se mi zdi, da je zdravje in zdrav način življenja. recimo, recimo. Moja zaročenka, ker je od vedno zelo rada živela v zdravem duhu, ker je vedela, da je zdrav duh v zdravem telesu. In res zelo pazi na na prehrano, kaj zaužije in uro obroka. In ja, najbolj je vplivala moja zaročenka. Na počutje ima mogoče majhen vpliv, na način razmišljanja pa definitivno nima nobenega vpliva. Ker nima. Ne, ne vpliva najbolj, ampak rad pa zaužijem tudi kar nekaj zdrave prehrane, saj je znanstveno dokazano, kaj se s teboj zgodi, če uživaš samo fast food in takšne nezdrave reči. Hitra hrana, se opravičujem izrazu. tako da se res moram zahvaliti svoji ... Ne vem, ne vem, saj se nama nikamor ne mudi, imava še dosti stvari, o katerih se želim pogovoriti z vami. Kaj pa vi zaužijete od zdrave prehrane, če smem vprašati, vaš najljubši obrok? Hvala za vaše mnenje. kaj pa kaj vaše mnenje na modo, spremljate modo? Ste kar navdušenec? Na tekočem. kar tako vprašam, najljubše tri modne firme, oziroma modni oblikovalci? zanimivo. jaz trenutno so najljubše firme Balenciaga, poleg, zraven Balenciage sem seveda še pristaš Louis Vuittona. In pa kot ste že rekli, mi je Gucci kar všeč. Ampak seveda se ne oblačimo samo v takšne drage firme, ampak tudi v firme, kot so H&M in recimo Pull&Bear in Bershka. Ja, ja. Razumem. No, nekaj smo predelali. Imamo še največ pet minut, potem moramo iti na oglase. Še ena stvar ki je morda vredna omembe. Zanima me vaše mnenje na otroke, ki so trenutno do recimo šestega, sedmega razreda. kako se vam zdi, da so vzgojeni oziroma se menite, da odkar ste bili vi v njihovi koži, ali se je način vzgoje kaj spremenil? Se strinjam. Pardon, še enkrat prosim povejte, kaj menite o tem. Na vzgojo. Ne, ne, ne, lahko še glasneje, ni problema. Ja, v redu. Ja, recimo, da ja, pa vi? Ja, proti, proti, ja enka ni moja najljubša oziroma najboljša družabna igra. ampak se trudim, se trudim, ne morem reči, da bom odnehal kar tako. kaj pa vi? Ja? Razen ko se skregate. Ne kregate se? Aha, okej. Pardon. Zelo zrelo, zelo zrelo . Tako, najin čas se izteka, tako da bi se ... ni, ni, ni nobenega vprašanja, tako da bi se vam rad zahvalil, da ste se mi pridružili tukaj v studiu. In hvala vam. In ... Se vidimo naslednji teden na našem podcastu, tako da uživajte. Čuvajte se korone in nasvidenje, čao čao.